L'enjeu fut tout d'abord budgétaire, et le Parlement européen s'est efforcé, tout au long de la négociation, de rappeler que la crise financière a rendu plus pressante encore la nécessité d'améliorer l'efficacité de nos systèmes de santé. Plus que jamais, nous devons concevoir la santé comme un investissement pour l'avenir, et non plus comme un coût ou une variable d'ajustement des budgets sociaux. Ce secteur doit constituer un levier de croissance créateur d'emplois dans cette période de crise, et apparaître comme un véritable pilier de l'économie européenne.

Or, aujourd'hui, nous arrivons à un budget de près de 450millions d'euros sur sept ans, pour la période

Ce budget viendra cofinancer les candidats potentiels au financement, qui devront répondre aux appels à projets dans des domaines où l'action de l'Union européenne pourra apporter une réelle valeur ajoutée dans le secteur de la santé. Le Parlement européen a tenu à s'assurer que ce troisième programme Santé utilise les ressources disponibles de manière optimale.

les citoyens des menaces transfrontières graves sur la santé

et améliorer l'accès à des soins de santé de meilleure qualité et plus sûrs pour tous les citoyens de l'Union.

Concernant l'objectif relatif à la prévention, j'ai souhaité et cela figure dans l'accord que les principaux facteurs de risque soient mieux identifiés afin de mettre davantage l'accent sur la prévention le tabagisme, la consommation de drogues, l'abus d'alcool, les mauvaises habitudes alimentaires et la sédentarité. Une prévention plus efficace permettra d'accroître la viabilité de nos systèmes de soins. Ainsi, de nombreux projets financés dans les écoles pour une meilleure éducation alimentaire ont eu des résultats positifs. Ce type de projet devra donc perdurer dans le nouveau programme. J'ai aussi souhaité, avec mes collègues rapporteurs fictifs, que le programme mette davantage l'accent sur les maladies liées au vieillissement. Ces maladies touchent, en effet, de plus en plus de personnes

Cela engendre de lourdes conséquences sanitaires, économiques et sociales. Il est donc impératif d'agir à la fois sur la prévention et l'innovation. Ce processus présente un certain nombre d'enjeux et de défis, tant pour l'économie que pour la société. En préservant le plus longtemps possible la santé de l'individu et sa capacité à rester actif, à la fois physiquement et socialement, nous pouvons optimiser son impact positif sur la productivité et la compétitivité. En conclusion, l'amélioration de la santé de nos seniors non seulement les préservera des souffrances liées à l'âge, mais allègera aussi les dépenses sociales et médicales à la charge de la société. C'est là un défi considérable que nous devons anticiper à l'échelle européenne car il ne pourra pas être atteint de manière suffisante par les États membres.